Sie haben gerade gesagt, dass drei Ziele dumm und einfallslos wären.

Sie wissen wie ich, wie abhängig wir von Energieimporten sind. Würden Sie nicht meinen, es ist dumm, zumindest aber auch einfallslos, sich nicht die heimischen Energiequellen wie auch die Energieeinsparung als feste, verbindliche Ziele vorzunehmen? Das würde ich als intelligent und erfolgreich bezeichnen und nicht als dumm und einfallslos.